Vanmiddag vindt de achtste onderhandelingsronde plaats met de lidstaten en het had de laatste ronde moeten zijn, maar dat is het niet. De Paradise Papers tonen opnieuw aan dat bedrijven, criminelen en puissant rijke mensen allerlei constructies gebruiken om maar ongezien te blijven voor onze belastingdiensten. Daar kunnen wij wat aan doen door zonlicht te laten schijnen in alle donkere hoekjes. Wij willen dat eigenaars van bedrijven en trusts vindbaar zijn in openbare registers, maar de lidstaten willen niet met ons onderhandelen.

Ik kan eigenlijk alleen maar concluderen dat er verschillende hoofdsteden zijn die blij zijn met die donkere hoekjes en die graag de boel houden zoals het is, en dat is een schande.